Elnök Úr, a fiatal mezőgazdasági termelők támogatása kulcsfontosságú a KAP céljainak elérése szempontjából, a jelentés ajánlásaival egyetértve azonban hangsúlyoznunk kell, hogy a földhözjutás komoly akadályt képez az új belépők előtt. Ugyanakkor az adminisztratív akadályok sok esetben elérhetetlenné teszik a fiatal termelők számára a támogatáshoz való hozzájutást, a fiatalok tőkehiánya pedig szintén a nagyobb termelőket hozza kedvezőbb helyzetbe. Ezen a téren az új tagállamok rosszabb helyzetben vannak, mint a régiek, hiszen ott ezek a problémák fokozottan érvényesek és sokkal nagyobb akadályt képeznek a fiatalok termelésbe való belépése előtt. Az egész szabályozás rugalmasabbá tételére van szükség, hiszen a mezőgazdaságban már csak az időjárás szerepe, de a piaci viszonyok gyors változása miatt is nem mindig tartható egy üzleti terv pontról pontra több éven keresztül, a jó gazda alkalmazkodik a természet változásaihoz és az igényekhez.